fyrir þingsályktun um beina þátttöku sveitarfélaga og starfsmanna heilbrigðisstofnana í skipulagningu og stjórnun heilbrigðisþjónustu í heimabyggð flutningsmenn tillögunnar eru auk þess sem hér stendur háttvirtir þingmenn gunnar bragi sveinsson eygló harðardóttir birkir jón jónsson sigurður ingi jóhannsson og guðfríður lilja grétarsdóttir

alþingi ályktar að fela velferðarráðherra að undirbúa og leggja fyrir næsta þing frumvarp til laga sem tryggi beina þátttöku fulltrúa sveitarfélaga og

markmiðið með frumvarpinu verði að auka íbúa og atvinnulýðræði og að sjónarmið og óskir heimamanna og starfsmanna heilbrigðisstofnana ráði meiru en nú er þegar heilbrigðisþjónusta er skipulögð og þjónustu forgangsraðað virðulegi forseti þetta mál á sér nokkra forsögu það var flutt á síðasta þingi en auk þess voru breytingartillögur og sambærilegar tillögur þeim sem hér eru lagðar fram fluttar fyrir nokkrum árum síðan til að mynda af háttvirtum þingmönnum þuríði backman jóni bjarnasyni og fleirum fela hæstvirtur velferðarráðherra að undirbúa og leggja fram á næsta þingi lagafrumvarp þess efnis að fulltrúar sveitarstjórna og starfsmenn heilbrigðisstofnana komi með beinum hætti að skipulagningu þjónustu hjá viðkomandi heilbrigðisstofnun með skipan stjórnar sem hefði það hlutverk að hafa eftirlit með rekstri heilbrigðisstofnana og vera ráðgefandi varðandi skipulag og þjónustu stofnunarinnar samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu frá árinu tvö þúsund og sjö er landinu skipt í heilbrigðisumdæmi þar sem starfa skal heilbrigðisstofnun eða heilbrigðisstofnanir markar ráðherra stefnu um heilbrigðisþjónustu á grundvelli laganna en forstjórar heilbrigðisstofnana eru skipaðir af ráðherra til fimm ára í senn og bera þeir ábyrgð á þeirri þjónustu sem stofnunin veitir og að rekstrarafkoma og rekstrarútgjöld stofnunarinnar séu í samræmi við fjárlög í lög um er hvergi að finna ákvæði sem veitir fulltrúum sveitarfélaga í viðkomandi heilbrigðisumdæmi eða almennum starfsmönnum heilbrigðisstofnana aðkomu að skipulagningu heilbrigðisþjónustunnar þessi lög frá árinu tvö þúsund og sjö felldu úr gildi lög númer níutíu og sjö nítján hundruð níutíu um heilbrigðisþjónustu töluverðar breytingar höfðu verið gerðar á þeim lögum til að mynda þegar samþykktar voru breytingar sem fólu í sér að stjórnir heilbrigðisstofnana voru lagðar niður árið tvö þúsund og þrjú fyrir þær breytingar skipaði heilbrigðisráðherra fimm manna stjórnir heilsugæslustöðva svæðissjúkrahúsa deildasjúkrahúsa og almennra sjúkrahúsa en þrír fulltrúar voru tilnefndir af

umræddar breytingar voru rökstuddar með tilliti til áður samþykktra breytinga á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins númer sjötíu nítján hundruð níutíu og sex er kváðu á um aukið starfssvið og ábyrgð forstöðumanna ríkisstofnana framangreindar breytingar mættu nokkurri andstöðu enda mikilvægt að viðhalda stjórnum heilbrigðisstofnana einkum úti á landi og að sveitarfélög og starfsmenn geti áfram átt aðild að þeim ekki er hægt að halda því fram að embættisleg ábyrgð forstöðumanns verði óljós á meðan stjórnir stofnana eru fyrst og fremst ráðgefandi og hafa ekki beint ákvörðunarvald samkvæmt lögum um fjárreiður ríkisins bera þær og forstöðumenn stofnana þó ábyrgð á því að fjárhagsráðstafanir séu í samræmi við heimildir jafnframt bera stjórnir og forstöðumenn ábyrgð á því að ársreikningar séu gerðir í samræmi við lög þessi og staðið sé við skilaskyldu á þeim til fjársýslu ríkisins virðulegi forseti með því að í stjórnum heilbrigðisstofnana sitji fulltrúar sveitarfélaga og starfsmanna stofnananna mun íbúalýðræði og atvinnulýðræði aukast með auknum tengslum við þau sveitarfélög sem heilbrigðisstofnun þjónustar tækist betur að sameina starfsemi heilbrigðisstofnunarinnar og áherslur í störfum viðkomandi sveitarfélaga enn fremur hefur gefist vel að starfsfólk eigi aðild að stjórnum enda getur reynsla þess og nálægð við íbúa verið mikilvæg þegar kemur að skipulagningu heilbrigðisþjónustu að auka íbúa og atvinnulýðræði með þessum hætti er mikilvægt skref til þess að styrkja stöðu heilsugæslunnar og auka nærþjónustu innan heilbrigðiskerfisins en eitt af áherslumálum hjá sveitarstjórnum og heilbrigðisstofnunum um allt land hefur verið að standa vörð um heilsugæsluna komi heimamenn og starfsmenn að skipulagningu þjónustunnar mun þörfum sjúklinga á viðkomandi svæði frekar vera mætt það festir betur í sessi að almenn heilbrigðisþjónusta sé veitt í heimabyggð

að þessi tillaga og þær breytingar sem lagt er til með þessari þingsályktun eru mjög mikilvægar sérstaklega í ljósi þess hvað við höfum mátt horfa upp á í heilbrigðisþjónustunni á landsbyggðinni núna á undanförnum tveimur árum við erum búin að horfa upp á það að íbúar í mörgum byggðarlögum hafa ekki þau tæki til þess að móta heilbrigðisþjónustu í sínu heimahéraði þegar stjórnir heilbrigðisstofnana voru teknar út eins og lýst er hér að framan

ekki sama aðgengi að ákvarðanatöku og skipulagningu á sínum svæðum eins og var á árum áður við sáum þetta vel í aðdraganda þarsíðustu fjárlaga þegar íbúafundir allt í kringum landið voru haldnir þar sem skorað var á ráðherra að eiga aukið samráð eða eiga samráð við viðkomandi sveitarfélög og við

skagafirði og á ísafirði var skorað á ráðherra að koma fram með tillögur akkúrat sambærilegar þeim sem lagt er til hér í þessari þingsályktun að auka aðkomu heimamanna að gera heimamönnum kleift að taka á nýjan leik þátt í skipulagi heilbrigðisþjónustu á sínu svæði

tillögur eða nýjustu fjárlög gerðu einnig ráð fyrir miklum niðurskurði hjá mörgum heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni og bæjarfulltrúar til að mynda á akranesi hafa kallað eftir því að þessu verði snúið í fyrra horf það er að heimamenn geti komið að skipulagningu heilbrigðisþjónustu á sínu heimasvæði þetta hefur komið fram og kom meðal annars fram í máli bæjarstjórnarmanna á stórum opnum fundi sem haldinn var á akranesi vegna lokunar heillar deildar e deildarinnar á sjúkrahúsinu á akranesi þar komu bæjarfulltrúar fram og kölluðu beinlínis eftir því að fá á á nýjan leik möguleikann á því að eiga aðkomu að skipulagi sinna heilbrigðisstofnana að þessu verði breytt með þeim hætti eða þessu verði breytt á nýjan leik þannig að það sé ekki í valdi eingöngu ráðherrans og forstöðumanns viðkomandi stofnunar hvað sé gert

þar kom tillaga studd af velferðarráðherra hæstvirtur að loka heilli deild á sjúkrahúsinu á akranesi segja upp þar tuttugu og fimm til þrjátíu manns og þeirri þjónustu sem þar hefur verið veitt

velferðarráðherra hins vegar ber pólitíska ábyrgð á þessu heimamenn kalla eftir því að fá aðkomu að málinu það hafa allir skilning á því að það þarf að hagræða í heilbrigðiskerfinu það hafa allir skilning á því að það þarf að hagræða á öllum sviðum samfélagsins hins vegar er mjög mikilvægt að þegar slíkt er gert sé viðhaft samráð við höfum horft upp á það núna varðandi heilbrigðisstofnanirnar á landsbyggðinni að þeir ráðherrar sem hafa lagt áfram fjárlög undanfarin ár hafa einmitt ekki verið að eiga raunverulegt samráð við heimamenn á viðkomandi svæðum þess vegna er gríðarlega mikilvæg virðulegi forseti að tillaga sem þessi nái fram að ganga þarna erum við á ný að lögbinda og festa í sessi að ráðherra ber að hafa samráð

hafa samráð við stjórnir sem skipaðar eru á samfélagslegum grunni ég vil síðan bara að lokum óska eftir því að þessari tillögu verði vísað til heilbrigðisnefndar og vonast til þess að hún fái þar jákvæðar móttökur